El levantamiento de la inmunidad parlamentaria al 25 de los diputados turcos es algo más que un indicador de alerta democrática y el comportamiento turco en la frontera siria es del todo condenable.

¿O es que lo consideran un buen ejemplo de control de fronteras externas?